Die Vorschläge zu dezentralen Lohnverhandlungen sind ungerecht, sie sind phantasielos und sie sind ein Ablenkungsmanöver, weil es so schwierig ist, Vermögens und Finanzspekulation zu besteuern und es den Regierungschefs nicht gelingen will, eine echte makroökonomische Koordinierung auf die Beine zu stellen. Da haben wir im Parlament diese Woche mit unserer Abstimmung zur Finanztransaktionssteuer schon eine ganz andere Messlatte gesetzt.

Dezentrale Lohnverhandlungssysteme widersprechen solidarischer Lohnpolitik und führen dazu, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird und nicht im Gegenteil verringert wird. Das heißt, das Gegenteil sollte gemacht werden.